Herr Präsident! Mit einer Bewertung von 80 Punkten belegt der Sudan Platz 6 auf dem Index der Christenverfolgung 2015. Für Christen im Sudan wird es immer schwieriger, ihren Glauben zu leben.

Ich bin deshalb dankbar, dass es mir gemeinsam mit meinen Kollegen der EKR Fraktion gelungen ist, die Initiative für diese Entschließung zu geben. Sie ist ein Appell gegen Christenverfolgung. Besonders für die beiden Priester gilt wie für jeden anderen der rund hundert Millionen verfolgten Christen weltweit Religionsfreiheit ist ein Grundrecht. Ich bin froh, dass wir das heute schon mehrfach gehört haben. Wir als Europa der Werte müssen weltweit dafür eintreten, weltweit dafür kämpfen. Wir dürfen die Verfolgung von Christen nicht tolerieren. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn Menschen diskriminiert werden, weil sie friedlich ihren Glauben leben. Für meine Fraktion bitte ich Sie deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen Stehen Sie mit uns auf gegen Christenverfolgung!

Verhelfen wir diesen Männern zur Freiheit und allen verfolgten Christen zu einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit!